nítján hundruð fjörutíu breytingu á lögum um útlendinga númer níutíu og sex tvö þúsund og tvö og lögum um atvinnuréttindi útlendinga númer níutíu og sjö tvö þúsund og tvö hér er um að ræða mál sem ég hef lagt fram áður ásamt með háttvirtum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboð það var á hundrað þrítugasta löggjafarþingi og svo aftur á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi sem ég lagði fram mál af svipuðum toga en ég endurflyt það hér nokkuð breytt vegna athugasemda sem komu fram í umsögnum sem bárust um málið sem ég vil taka fram að voru allar afar jákvæðar í garð þeirra prinsippa sem hér mælt fyrir og sem hér eru sett fram breytingarnar sem ég gerði á frumvarpinu núna á milli þinga eru annars vegar lagatæknilegar en hins vegar efnislegar

sem frumvarp til sérlaga um fórnarlambavernd og raunar um vitnavernd einnig en í þetta sinn hef ég horfið frá því að fjalla um vitnaverndina í frumvarpinu það fjallar einungis um fórnarlambavernd vegna þess að ákvæði um vitnavernd eru í lögum um meðferð opinberra mála og þeir sem kæmu til með að njóta fórnarlambaverndar samkvæmt þessum lögum ef að lögum verður koma einnig til með að geta notið vitnaverndar samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála þannig að það er óþarfi að hafa það inni í þessu frumvarpi líka þessu frumvarpi er ætlað að festa í lög vernd til handa fórnarlömb mansals og slíkt er enda í samræmi við skuldbindingar aðildarríkjasamnings sameinuðu þjóðanna um aðgerðir til að sporna við skipulagðri fjölþjóðlegri glæpastarfsemi sá samningur var undirritaður fyrir íslands hönd þann þrettánda desember árið tvö þúsund og það er skammarlegt að þurfa að segja frá því hér að hann bíður enn fullgildingar þó hefur dómsmálaráðherra verið spurður út úr hér í þingsal um þennan samning það eru til í göngum dómsmálaráðuneytisins meðal annars í skýrslu starfshóps sem fjallaði um vændi og mansal í dómsmálaráðuneytinu fyrir einu og hálfu ári síðan að þá eru viljayfirlýsingar um að samningurinn verði fullgiltur en sem sagt hann hefur enn ekki verið fullgiltur og það væri ekki úr vegi að fá einhver rök hæstvirtur dómsmálaráðherra fyrir því hvað dvelji orminn langa í þessum efnum við þennan samning voru gerðir tveir viðaukar öðrum þeirra var ætlað að taka sérstaklega á mansali ekki síst sölu kvenna og barna og sporna við slíkri glæpastarfsemi auk þess sem honum var ætlað að tryggja þolendum slíkra glæpa vernd og aðstoð það er mikilvægt ákvæði í þessum samningi og það ákvæði er kveikjan að þessu frumvarpi það er sem sagt skylda okkar samkvæmt samningnum að tryggja ekki einasta

þau uppgötvast ólögleg í viðkomandi löndum í samningum eru líka afgerandi ákvæði um skyldur stjórnvalda á hvern hátt þessi aðstoð skuli veitt hún er í samræmi við meginreglur samningsins og viðaukinn og raunar samningurinn allur er kenndur við palermó á sikiley en þar var hann undirritaður og hann er kallaður palermó samningurinn virðulegi forseti samkvæmt upplýsingum úr skýrslum sameinuðu þjóðanna um mansal má gera ráð fyrir að hundruð þúsunda karla og kvenna og barna séu árlega seld á milli landa vítt og breitt um heiminn til skamms tíma töldu menn að þetta fólk væri viljugir þátttakendur í hinu ólöglega athæfi fólk sem sjálfviljugt flýði fátækt og eymd í heimalöndum sínum í von um að eitthvað skárra væri í boði á hinum ríku vesturlöndum en hin síðari ár hafa nýjar hliðar á þessari ólöglegu og óhugnanlegu starfsemi orðið meira áberandi það er sú starfsemi sem tengist hinum svokallaða kynlífsmarkaði og klámiðnaði á vesturlöndum í slíkum tilfellum er oft um nauðung að ræða og ofbeldi og hótunum er beitt til að beygja fórnarlömbin undir vilja þeirra sem stunda mansal oft hefst för fórnarlambanna með samþykki og skipuleggjendur lofa þeim gulli og grænum skógum þegar á áfangastað verði komið fólk greiðir jafnvel háar upphæðir fyrir flutninginn sem oft á sér stað við óviðunandi aðstæður fólkið endar svo oftar en ekki í nauðungarvinnu vændi eða sem þátttakendur í ólöglegu athæfi í móttökulandinu það er talið að í bandaríkjunum einum saman stundi hundrað þúsund ólöglegir innflytjendur vændi og í skýrslu sameinuðu þjóðanna global report on crime and justice er talið að fjörutíu þúsund til fimmtíu þúsund tælenskar konur ólöglegir innflytjendur stundi vændi í japan það ríkir mikil óvissa um hversu margir ólöglegir innflytjendur starfa við vændi í evrópulöndunum en í skýrslum sameinuðu þjóðanna er þó talað um að þeir skipti hundruðum þúsunda tveir þriðju hlutar munu koma frá austur evrópu og einn þriðji frá þróunarlöndum í afríku asíu og suður ameríku af þessu sést að vandamálið er alþjóðlegt og virðulegi forseti það vex hratt

þjóna vændiskúnnum upp í átján klukkustundir á dag alla daga vikunnar þær eru í flestum tilfellum algerlega háðar kúgurum sínum oft eigendum vændishúsa þær eru oftast án vegabréfs í landi sem þær vita ef til vill ekki hvað heitir og þær eru neyddar til að láta af hendi stærstan hluta þeirra peninga sem kúnnarnir greiða fyrir vændið enda eru þær sagðar þurfa að endurgreiða háar fúlgur fyrir fargjald húsaleigu og fæði konunum er haldið innilokuðum á vændishúsum eða þeim er ekið milli kúnna af hinum svokölluðu eigendum sínum venjulega eru þær fluttar ört á milli landa og staða til að tryggja að þær geti ekki myndað tengsl við vændiskúnna því að slíkt gæti orðið til þess að einhverjir tækju það upp hjá sér að vilja bjarga þeim þær eru varaðar við að leita til lögreglu heilbrigðisyfirvalda eða samtaka sem aðstoða fólk sem orðið hefur fyrir ofbeldi reyni þær slíkt kallar það á grófar líkamsmeiðingar líkamlegar refsingar barsmíðar og nauðganir eða hótanir um að eitthvað komi fyrir fjölskyldur þeirra í heimalöndunum allt gerir þetta yfirvöldum erfitt fyrir að ná til fórnarlamba mansalsins

samkvæmt þriðju grein palermó viðaukans er sú skilgreining sem ég legg til grundvallar hér í þessu frumvarpi mínu en hún er svohljóðandi virðulegi forseti eins og kemur fram í fimmtu grein frumvarpsins mansal merkir að fólk sé fengið flutt framselt hýst eða við því tekið með valdi eða hótun um valdbeitingu eða með annars konar nauðung með mannráni svikum blekkingu valdníðslu eða misnotkun á varnarleysi þess eða ef látið er af hendi eða tekið við fé eða öðrum gæðum til þess að fá fram samþykki við því að einstaklingur öðlist vald yfir öðrum einstaklingi í hagnýtingarskyni hagnýting tekur í það minnsta til hagnýtingar á vændi annarra eða annarrar kynferðislegrar hagnýtingar nauðungarvinnu eða nauðungarþjónustu þrælahalds eða athæfis sem svipar til þrælahalds ánauðar eða líffæranáms samþykki þess sem er fórnarlamb mansals við hagnýtingu af þeim toga sem lýst er hér að ofan skiptir engu máli í tilvikum þar sem einhverjum þeim aðferðum sem lýst er hér að ofan hefur verið beitt tilkvaðning flutningur framsal hýsing eða viðtaka á barni í hagnýtingarskyni telst mansal jafnvel þótt ekki sé beitt neinum þeim aðferðum sem lýst er hér að ofan barn merkir einstakling undir átján ára aldri þessi skilgreining er lögð til grundvallar í þessu frumvarpi enda eins og ég segi er hún staðfest af þeim sem undirrituðu palermó samninginn á sínum tíma árið tvö þúsund þessi lagasetning

þeim tilskipunum sem evrópuráðið hefur sett fram í þessum efnum en það er ákveðinn samningur sem evrópuráðið hefur gert um aðgerðir gegn mansali og var undirritaður sextánda maí tvö þúsund og fimm hann fjallar ekki síst um verndun fórnarlamba mansals og ráðstafanir til að standa vörð um mannréttindi þeirra sem er einmitt eitt af meginmarkmiðum þessa frumvarps í greinargerðinni get ég einnig um aðgerðir í evrópu á hvern hátt evrópulöndin hafa beitt ákvæðum palermó samningsins og tilmælum evrópuráðsins til þess að reyna að ná utan um þessi erfiðu mál það sem er kannski merkilegast við þetta frumvarp og það hvernig ég legg það fram er að vitnisburður gegn grunuðum glæpamanni þurfi ekki endilega að vera skilyrði þess að fórnarlamb njóti verndar í því landi sem viðkomandi uppgötvast eða kemst í hendurnar á yfirvöldum rökin fyrir fórnarlamba og vitnaverndina í tengslum við mansal eru í fyrsta lagi mannúðarsjónarmið mannréttindi þess fólks sem lendir í klóm nútímaþrælasala hafa verið brotin það hefur verið niðurlægt og oft hefur það verið beitt grófu ofbeldi til að það geti endurheimt mannlega reisn og orðið virkir borgarar í samfélaginu þarf það stuðning í öðru lagi má nefna þau rök

brotlegu ekki gerð að skilyrði fyrir dvalarleyfi eða þeirri aðstoð sem skylt yrði að veita fórnarlömbunum samkvæmt frumvarpinu heldur er lögð áhersla á að líkur aukist á því að fórnarlambið vitni gegn hinum brotlegu fái það dvalarleyfi og félagslega og réttarfarslega aðstoð ef ekki er í lögum heimild til sérstaks dvalarleyfis fyrir fórnarlömbin er yfirvöldum nauðugur einn kostur að senda þau úr landi það hlýtur að ganga gegn mannúðarsjónarmiðum þar sem það leiðir óhjákvæmilega til þess að þau lenda aftur í klóm glæpamannanna og hörmungarnar halda áfram samstarf yfirvalda og fórnarlambs getur verið með því móti að fórnarlambið gefi upplýsingar um grunaða einstaklinga leggi fram ákæru eða beri vitni fyrir dómi en gera verður ráð fyrir því að fórnarlömbin geti verið svo hart leikin af kúgurum sínum að slíkt sé óhugsandi því er það ekki gert að skilyrði í þessu frumvarpi eins og ég hef áður sagt hæstvirtur forseti það er ákveðinn kafli um mannréttindi og mannúðarsjónarmið almennt í greinargerðinni og svo hef ég sett fram athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins þar sem nánar eru skilgreind þau markmið sem ég tel að þurfi að vera til staðar ef við eigum að standa við skuldbindingar okkar samkvæmt palermó samningnum og samkvæmt þeim tilmælum sem við höfum fengið frá evrópuráðinu mig langar til í lok þessarar ræðu hæstvirtur forseti að fara örfáum orðum um þau viðbrögð hæstvirts dómsmálaráðherra sem ég átti orðastað við hér á miðvikudaginn var í fyrirspurnatíma þar sem ég var að ræða við hann um aðgerðaráætlun sem ríkisstjórninni

ætti að vera hluti af markvissum aðgerðum stjórnvalda á norðurlöndunum til þess að uppræta þessa glæpi hæstvirtur forseti það var nú svo að hæstvirtur dómsmálaráðherra taldi ekki mikilvægt að sinna þessu verkefni og taldi ekki þurfa að setja saman neina aðgerðaráætlun af þessu tagi ég er hæstvirtur dómsmálaráðherra hjartanlega ósammála í þessum málum og vísa

kynlífsiðnað að þær séu ekki að starfa hér eða komi ekki hingað til landsins með sín fórnarlömb ég tel vera nægilega margar vísbendingar nú þegar um að hingað komi konur sem einmitt svona er ástatt um konur sem eru fórnarlamb mansals þannig að ég tel að yfirvöld þurfi að hrista hér af sé slyðruorðið hæstvirt ríkisstjórn þarf að setja fram aðgerðaráætlun gegn mansali við þurfum að fullgilda palermó samninginn og liður í þeim aðgerðum öllum gæti verið að samþykkja það frumvarp sem ég nú hef mælt fyrir að lokinni þessari umræðu hæstvirtur forseti legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar til umfjöllunar